My bohužel můžeme tragédii mladých lidí v Logaru popsat, vyjádřit solidaritu, ale bohužel nebudeme schopni toto vyřešit.

Zatím jsou tu určité přísliby od ústavních činitelů Afghánistánu, ale to je málo. My se s tím nemůžeme takto smířit, je třeba, aby naše zahraniční politika vůči Afghánistánu toto téma jasně obsahovala, abychom chtěli po Afghánistánu, aby trestní právo, které už upravuje v Afghánistánu otázku násilí na dětech, bylo reálně vymáháno a vedle této trestněprávní linie, aby Afghánistán rozjel státní osvětovou kampaň, která na tento šílený fenomén bude upozorňovat a bude před ním varovat. To jsou možnosti, jak aspoň nepřímo můžeme pomoci, aby obětí tohoto šíleného násilí do budoucna ubývalo.